í þessari viku það liggur auðvitað fyrir að það eru mörg mál á dagskránni sem ríkisstjórnin óskar eftir að verði hér kláruð og lítið um forgangsröð og verkstjórn hér í þinginu ég vildi bara spyrja hæstvirtan forseta að því hvort það eru uppi áform um það hjá forseta og forsætisnefnd að hafa hér kvöldfundi það sem eftir lifir þingstarfa þar til þingið fer í sumarleyfi það væri ágætt fyrir okkur þingmenn að fá þetta upplýst svo við gætum nú gert okkar plön með meiri fyrirvara heldur en venja er að okkur sé veittur